hæstvirtur forseti ég beini hér fyrirspurn minni til hæstvirts félags og tryggingamálaráðherra um það hvort ráðherrann hyggist beita sér fyrir stofnun embættis umboðsmanns aldraðra og ef svo er hvenær má búast við að af því verði fyrirspurn mín er tilkomin út af því að í aðdraganda síðustu kosninga voru málefni aldraðra mjög til umræðu hjá íslenskum stjórnmálaflokkum enda voru menn almennt sammála um það að það mætti bæta þar verulega úr í ýmsum mikilvægum málaflokkum samfylkingin setti það á oddinn í sinni kosningabaráttu að stofnað yrði embætti umboðsmanns aldraðra og fleiri frambjóðendur annarra flokka mæltu fyrir svo um sá málflutningur hlaut mikinn stuðning sérstaklega úr röðum eldri borgara og núna þegar málaflokkur aldraðra er í raun og veru kominn yfir til samfylkingarinnar og til hæstvirts ráðherra jóhönnu sigurðardóttur þá fannst mér það vert að spyrja hæstvirtan ráðherra út í það hvenær eða hvort hæstvirtur ráðherra hyggist beita sér fyrir stofnun þessa embættis því að mínu mati þá tel ég að það væri rétt að feta þá braut að aldraðir hefðu almennt umboðsmann eða talsmann hér í samfélaginu það er til talsmaður neytenda og talsmaður barna og ég tel að þessi hópur þurfi sér opinberan talsmann sem fylgist með málefnalegum hætti með réttindum og kaupum og kjörum þessa þjóðfélagshóps því eins og ég sagði hér áðan þá er það endalaust úrlausnarefni stjórnmálanna að bæta kjör og ekki kannski síst réttindi þessa þjóðfélagshóps og við getum rétt horft til að mynda til húsnæðismála þessa þjóðfélagshóps til lífeyrismála og til tryggingamála og svo mætti áfram nefna þannig að spurningin er stutt og laggóð hvort hæstvirtur ráðherra hyggist beita sér fyrir því á næstunni hvort embætti umboðsmanns aldraðra verði stofnað hér í íslenskri stjórnsýslu